Erlauben Sie mir, auf etwas Grundsätzliches hinzuweisen Wir sind in Angst und Schrecken offensichtlich vor einer ominösen Zahl der Zahl der am Coronavirus positiv Getesteten. Weil diese Zahl exponentiell steigt, ordnen die zuständigen Behörden zu Recht oder zu Unrecht, das will ich ganz frei stehen lassen weitgehende und freiheitsbeschränkende Maßnahmen an, ohne, so scheint es mir, zu hinterfragen, ob die Folgen dieser Maßnahmen nicht viel schwerwiegender sind.